Voorzitter, minister, op Nederlandse scholen heeft vanochtend het nationale voorleesontbijt plaatsgevonden. In mijn kiesdistrict, in Noordwijk aan Zee, dat dus net achter die Noordzeeduinen ligt in een gebied dat als eerste onder druk komt te staan als de zeespiegel stijgt, hebben de kinderen op school een verhaal gehoord met als titel Een vergadering, over sneeuwmannen die overleggen hoe ze de warmte kunnen tegenhouden. En ze praten en praten totdat ze uiteindelijk allemaal gesmolten zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen op slechtere momenten doet dit debat me daar toch enigszins aan denken.

En nu kunnen we blijven wijzen naar andere landen of individuele sectoren.

Beter lijkt het me om vooruit te kijken naar wat we kunnen en vooral móeten doen om in Europa onze verantwoordelijkheid te nemen en om internationaal alsnog tot een akkoord te komen. Daarom moet, denk ik, de optie van 30 reductie uitdrukkelijk op tafel blijven. Daarom moeten we in Europa kijken hoe we ook met Europees geld nieuwe technieken kunnen stimuleren, door bijvoorbeeld de landbouw niet altijd als probleem te zien, maar de bouw van CO 2 neutrale kassen te stimuleren die ook nog eens energie kunnen leveren. Daarom moeten we onze aanpak in Europa baseren op wetenschap, kennis en kunde, en niet op emotie, hoezeer dit debat ons ook allemaal aan het hart gaat. Tot slot het is al door veel collega's gezegd moeten we met één stem spreken. In Mexico moet er nog maar één stoel voor Europa staan en niet acht stoelen, zoals blijkbaar nodig was in Kopenhagen.